Señor Presidente, señora Ashton, Henry Kissinger definía el mundo de su tiempo como militarmente bipolar, económicamente unipolar y políticamente confuso. Hoy el orden internacional es multipolar en todos los ámbitos y, por mor de la globalización, es políticamente complejo. Por mor de la globalización, que implica, entre otras cosas, la dispersión de los centros de poder y la gestión colectiva de los problemas e intereses comunes. Surgen nuevas organizaciones y foros internacionales, de los que son un ejemplo la diplomacia de las cumbres de los grupos de los G 20, G 8, G 7, etc., y se plantea la reforma de las organizaciones internacionales tradicionales. En este contexto de cambio, y desde la personalidad jurídica internacional de la Unión Europea, se tiene que redefinir de manera urgente el papel de la Unión Europea en este escenario e ir ocupando el espacio que le corresponde en el orden multilateral para desempeñar el papel de actor global relevante que le atribuye el Tratado y que le demandan esta institución, y la sociedad europea me atrevería a decir Ya ha comenzado a hacerlo con la aprobación, el 3 de mayo, de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que permitirá a la Unión Europea participar en los trabajos de la Asamblea General. Es un hecho histórico y es un éxito diplomático que debemos reconocer sin ambages y por el que le felicito, señora Ashton. Pero lo complicado de las negociaciones para la aprobación de la Resolución 1973 hace prever el trabajo ímprobo que le espera para actualizar y racionalizar la representación de la Unión Europea, fragmentada y dispersa y con un estatus ad hoc en cada uno de los 249 Tratados multilaterales de los que es parte la Unión Europea.

Depende también de los terceros Estados que son parte de las distintas organizaciones multilaterales depende también de que se articule en el seno de la Unión Europea la forma más eficaz de representación de la misma, y me refiero en esta articulación a una organización entre usted el Servicio Europeo de Acción Exterior la Presidencia de la Comisión, la Presidencia del Consejo Europeo y la participación, ahora residual, de las Presidencias rotatorias de la Unión, y depende también de que los Estados miembros cedan la preeminencia de la representación a la Unión Europea, especialmente en los casos de organizaciones internacionales dedicadas a políticas cuya competencia recae de manera exclusiva en la Unión Europea. Todos podemos recordar, señora Ashton, la Cumbre sobre el cambio climático de Copenhague como ejemplo de la cacofonía inútil a la que conduce la sobrerrepresentación de la Unión Europea y de sus Estados miembros. También podemos recordar el buen funcionamiento de la representación de la Unión en la OMC o en la FAO. Y también podemos recordar el desconcierto que genera la múltiple representación de las distintas Presidencias de la Unión Europea en la diplomacia de las cumbres, o las disfunciones a las que lleva que no se concrete en la práctica la previsión del artículo 34 del Tratado de la Unión sobre la coordinación de los miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la hora de presentar las posiciones comunes de la Unión Europea.

Me dirijo, en este sentido, más a los Estados miembros que a usted, en el llamamiento a construir el papel de la Unión Europea en un orden multilateral global más estructurado y a diseñar una verdadera política exterior de la Unión Europea, olvidando las tendencias y las tentaciones renacionalizadoras que se están poniendo de manifiesto en varios de nuestros Estados miembros. Pero, si el llamamiento para construir este papel de la Unión es fundamentalmente a los Estados miembros, también lo es a su compromiso, al compromiso de que ponga usted, desde ya, su capacidad de iniciativa política y a sus servicios a trabajar para elevar el nivel de representación exterior de la Unión Europea y para racionalizar esta representación

Estamos en un momento histórico para el mundo y usted tiene la oportunidad de liderar el papel internacional de la Unión Europea, por ejemplo, con iniciativas como la que ha anunciado de abrir una representación de la Unión en Bengasi. Cuenta con el apoyo de este Parlamento, y no solo con el apoyo, sino con el mandato de este Parlamento para concretar a la mayor brevedad una representación racional, estructurada y coherente de la Unión Europea en la escena internacional.